Gospodine predsjedniče, problem migracije i položaja migranata koji se nalaze na teritoriju Unije ili čekaju na njezinim granicama postaje dugoročni izazov na koji više ne smijemo odgovarati rješenjima. Nedavni prosvjed migranata na hrvatsko srpskoj granici dokazuje da je problem i dalje prisutan, a pojedine najave da bi Turska u bliskoj budućnosti mogla ponovno propustiti nekoliko stotina tisuća migranata prilično su zabrinjavajuće. Građani su u nizu država članica na izborima kaznili dosadašnji pristup migraciji i to Unija mora uzeti u obzir. Politička nestabilnost diljem kontinenta, pa i u jednoj Njemačkoj, posljedica je upravo migracije i njezinih učinaka na društvo. Krajnje je vrijeme da na temelju jasnih i oštrih kriterija odlučimo tko Europi treba, kome Europa mora pomoći, a kome ćemo zbog zaštite interesa naših vlastitih građana morati poručiti da sreću potraži negdje drugdje.